Agențiile de rating joacă un rol deosebit de important în influențarea comportamentului operatorilor economici și financiari și nu au fost puține cazurile când lipsa de obiectivitate și de transparență a agențiilor de rating externe a condus la căderi bruște ale ratingurilor europene și la contagiune în întreaga Uniune Europeană. Astfel, consider că, pentru eliminarea suspiciunilor și a efectelor negative generate de aceste instituții, este nevoie urgentă de publicarea rapoartelor integrale de cercetare ce însoțesc ratingul și de elaborarea unui instrument de comparare a ratingurilor prin promovarea standardelor comune pentru treptele de rating

În plus, pentru a responsabiliza aceste agenții și pentru a limita luarea unor decizii abuzive, consider că utilizatorii care suferă pierderi din cauza unui rating inexact publicat de o agenție de rating trebuie să dispună de căi de recurs adecvate, pentru a lua măsuri împotriva acestor abuzuri.